În a doua parte a paragrafului 6 am vrea să înlocuim only cu mainly. Așa cum am spus o și ieri, avem nevoie de o poziție fermă a Uniunii în raport cu Iranul, PPE nu e pentru sancțiuni de dragul sancțiunilor, decizia de a adopta sancțiuni nu se ia cu lejeritate, și din păcate, în cazul Iranului avem motive foarte serioase de îngrijorare.